Domnule președinte, în această cea mai importantă instituție democratică a Uniunii Europene, cerem dreptate pentru România și Bulgaria. Cerem dreptate pentru cetățenii români și pentru cetățenii bulgari. Cerem ca cetățenii români și cetățenii bulgari să nu mai fie discriminați în comparație cu alți cetățeni ai Uniunii Europene. România și Bulgaria, doamnelor și domnilor, îndeplinesc condițiile de aderare la spațiul Schengen. Ele se comportă deja și acționează ca membri de facto ai spațiului Schengen și gestionează mii de kilometri pe frontierele externe ale Uniunii Europene. Cum să asigurăm siguranța și securitatea cetățenilor europeni, când, pe frontierele externe, România și Bulgaria nu sunt membre ale Schengen? Cum să asigurăm securitatea, în momentul în care vedeți foarte bine ce se întâmplă cu atentatele teroriste, cu imigrația ilegală în Europa?